í fyrsta lagi tilskipun evrópuþingsins og ráðsins sem merkt tvö þúsund og níu sextíu og fimm e b og er um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði

að því er varðar tæknileg ákvæði um áhættustýringu í þriðja lagi tilskipun evrópuþingsins og ráðsins sem merkt er tvö þúsund og níu hundrað og tíu e b um stofnun og rekstur rafeyrisfyrirtækja og sömuleiðis um varfærniseftirlit með þeim en það

loks herra forseti í fjórða lagi eru það ákveðin tilmæli í gerð framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og níu þrjú hundruð áttatíu og fjögur e b sem fjallar um starfskjarastefnu á sviði fjármálaþjónustu og mér þykir ákaflega merkileg fyrstnefnda gerðin leysir af hólmi eldri tilskipanir þar er að finna ýmsar breytingar sem er ætlað að auka samkeppnishæfni verðbréfasjóða í aðildarríkjunum markmið tvö þúsund og níu áttatíu og þrjú e b er að tryggja samræmda beitingu ákvæða tilskipunar sambandsins um stofnun og rekstur lánastofnana sú sem nefnd var í þriðja lagi það er tilskipun tvö þúsund og níu hundrað og tíu e b er aðallega ætlað að koma í staðinn fyrir og sömuleiðis víkka gildissvið eldri tilskipunar evrópusambandsins um stofnun og rekstur rafeyrisfyrirtækja og eftirlit með þeim

samkvæmt þessum valkvæðu fyrirmælum er aðildarríkjunum boðið að setja reglur á þessu sviði þar er lagt til að aðildarríkin setji reglur sem tryggi að starfskjarastefna fyrir starfsmenn sem taka áhættu sé í samræmi við áhættuna og stuðli að traustri og skilvirkri áhættustjórnun með öðrum orðum það er verið að reyna að draga úr því að bónusgreiðslur úr hófi fram hvetji starfsmenn til þess að taka of mikla áhættu ég gæti haldið ákaflega langa ræðu fyrir háttvirta þingmenn bæði í galleríum og á jörðu niðri um hvað það kostaði okkur og hefur kostað marga á umliðnum árum þetta er þess vegna ákaflega merkilegt sem ég tel að háttvirtri utanríkismálanefnd eigi a skoða sérstaklega það þarf að breyta lögum til þess að innleiða allt þetta bix hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra áformar að leggja fram á yfirstandandi löggjafarþingi frumvarp sem felur í sér breytingar á lögum um í fyrsta lagi verðbréfasjóði í öðru lagi

efni tilskipunar tvö þúsund og níu áttatíu og þrjú e b þarf hins vegar að innleiða eða er nægilegt að innleiða með því að breyta reglum fjármálaeftirlitsins

að því er varðar síðasttöldu tilskipunina tvö þúsund og níu þrjú hundruð áttatíu og fjögur e b hefur ísland nú þegar tekið tillit til tilmælanna sem þar eru fólgin í lögum númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö ég legg til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu sleppir